Vanmorgen hebben wij nog gehoord in de State of the Union van mijnheer Barroso dat wij alles moeten inzetten op economische groei. Wij zijn het daar natuurlijk volledig mee eens. Investeren in innovatieve bedrijven via durfkapitaal en ook sociale economieprojecten via die sociale investeringsfondsen kunnen een verschil maken.

De tekst die ter stemming voorligt is op verschillende punten een stap voorwaarts. Er komt een paspoort voor de fondsen en een betere bescherming voor investeerders. Het is een evenwichtig pakket dat er kwam na moeizame onderhandelingen met de Raad.

Deze situatie maakt dat wij morgen weliswaar over het bereikte akkoord gaan stemmen, maar geen eindstemming zullen kunnen houden. Ik wil de commissaris zeggen dat wij appreciëren dat de Commissie met voorstellen komt om een compromis naar voren te schuiven, maar eerlijk gezegd denk ik dat de bal in het kamp van de Raad ligt. Wij hebben heel eerlijk de deal die wij gesloten hebben, aanvaard en wij zijn bereid om die goed te keuren. Ik denk dat de Raad ook consequent moet zijn van zijn kant. Het breekpunt is immers actueler dan ooit en gaat veel verder dan deze twee voorstellen.

Blijft de strijd tegen fiscale fraude op Europees niveau louter een verbale strijd of pakken wij dit daadwerkelijk krachtig aan?